A nyugdíjak és a bérek kérdésében való szubszidiaritás azt jelent e, hogy a magyar, illetve a posztkommunista országok munkavállalóinak és nyugdíjasainak következetesen, folyamatosan és örökre tört hányada lesz a nyugdíja illetőleg a fizetése, mint a nyugat európaiaknak, mert ez nagyon szomorú, hogyha ezalatt ezt kell értenünk.